Herr Caspary! Ich habe nicht aus diesem Dokument zitiert, sondern auf diesen Länderbericht aufmerksam gemacht, weil er künftig die Grundlage dafür sein wird, wie man mit Dumping, möglichen Dumpingverfahren umgehen muss. Insofern muss auch die Öffentlichkeit wissen, dass diese Länderberichte ein Referenzpapier sein werden, und damit ist das, was darin steht, von sehr weitreichender Bedeutung. Und ich will nur darauf aufmerksam machen Wir beschneiden uns damit künftig möglicherweise selbst.